Restricțiile în privința circulației animalelor lovesc puternic în resursele economice ale localităților sau regiunilor în care sunt instituite. În cazul unei campanii de vaccinare preventivă, de exemplu, în actualele condiții legislative, trebuie menținută o zonă de restricții, chiar dacă nu s a înregistrat vreodată prezența febrei catarale. De aceea, măsura propusă de Comisie este una corectă și economic avantajoasă pentru producători și consumatori. În același timp, măsura este în concordanță cu principiul utilizării tuturor progreselor științifice în agricultură. Remarc, de asemenea, contribuția importantă pe care fondurile europene au avut o până în prezent la îmbunătățirea situației în ceea ce privește epidemiile de febră catarală ovină. Uniunea a cofinanțat campanii de vaccinare importante, cu 370 de milioane de euro în ultimii trei ani, așa cum a menționat și domnul comisar. Consider că ar trebui să continue cofinanțarea programelor de vaccinare și în anii următori, având în vedere eficiența acestora și noul cadru legislativ mult mai simplu pe marginea căruia dezbatem astăzi.